Poštovani predsjedavajući, neprihvatljivo je da ženama prijeti zatvor zbog pokušaja gledanja utakmice na stadionu, dugogodišnja kazna zatvora zbog mirnog protesta radi nametnutog stila oblačenja darivanjem cvijeća na Dan žena.

Posebno zabrinjavajuća su učestala uhićenja i optužbe protiv žena, često državljanke Europske unije, koje se bore za pravo izbora i načina života koji žele. Čak i kad se suočavaju s ovako neprimjerenim optužbama i kaznama, svi zatvorenici moraju imati pravo na odvjetnika i zdravstvenu skrb u zatvorima. Temeljna ljudska prava ne smiju biti otuđena pod izlikom drugačijih tradicionalnih i kulturnih običaja. Ona moraju biti neotuđiva, bez obzira gdje se zahtijevaju. Iran treba konačno uskladiti svoje zakonodavstvo s konvencijama o ljudskim pravima čiji je potpisnik, a Europska unija mora ovaj problem aktivno držati na agendi cjelokupnih bilateralnih i multilateralnih odnosa s Iranom.